Señor presidente, comisario Mimica, creo que es un caso muy especial el que nos ocupa cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos en Kazajistán, teniendo en cuenta que Kazajistán disfruta de una relación privilegiada con la Unión Europea, un importante acuerdo de asociación que lo distingue como un gigante en Asia Central en sus relaciones estratégicas con la Unión Europea.

Un presidente vitalicio, Nursultán Nazarbáyev, cuyo liderazgo en Kazajistán se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, y persecución de los opositores a la concentración de poder en la familia y el clan Nazarbáyev, entre ellos Mukhtar Dzhakishev, que ha sido objeto de una especial atención por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por las autoridades españolas, porque ha habido presión diplomática para intentar la extradición de oponentes kazajos residentes en países de la Unión Europea.